Hvala lepa, predsedujoči. Lepo pozdravljene kolegice, kolegi! Spoštovani predstavniki vlade, Državnega sveta. Državni svet Republike Slovenije je v letu dva sedemnajst vložil predlog za sprejem avtentične razlage stodvajsetega, stoenaindvajsetega in stodvaindvajsetega člena Zakona o, o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim naj bi natančneje določil tudi dovoljeni tedenski obseg učne obveznosti za posamezne kategorije učiteljev. Vendar je v vmesnem času se spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, ki so začele veljati šestindvajsetega avgusta in se začele uporabljati prvega septembra dva osemnajst dalje, spremenila tudi ureditev delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnem in srednjem šolstvu, tako da je sedaj urejena dovolj določno, da je predlog avtentične razlage postal pravzaprav nepotreben. Socialni partnerji so poenotili različne razlage izpostavljenih zakonskih členov in postavili tudi jasen normativni okvir glede delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev kot takšnih. Prav tako so v sodelovanju s sindikati potekale predstavitve v novostih, ministrstvo pa je podalo tudi dodatne usmeritve in navodila o izvajanju le-teh. Tudi Vlada Republike Slovenije in Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora sta podali mnenje, da ne podpirata sprejema avtentične razlage. Zato v skladu z vsem povedanim kljub temu, da poslanci Liste Marjana Šarca nismo takrat neposredno odločali o mnenju, ki ga je sprejel odbor v prejšnji sestavi, aprila dva osemnajst, kot smo danes že slišali, v poslanski skupini LMŠ podpiramo predlog sklepa, da se ne sprejme avtentična razlaga k omenjenim členom zakona o organizaciji, financiranju vzgoje in izobraževanja. Bi pa ob tem kljub temu poudarila, da je, potrebno danes upoštevati, da je učiteljski poklic drugačen, da je dostikrat zelo težak, in da je potrebno, imeti nove, drugačne kompetence, kot so jih imeli, učitelji nekoč in danes. Torej, če želijo učitelji biti uspešni, potrebujejo tudi drugačne prijeme, in tukaj je potrebno, tudi vse učitelje v državi podpreti. Hvala lepa.